Lo he sido también del relativo al mecanismo de suspensión, que deriva del Reglamento de referencia. Y he intervenido en muchas ocasiones en la inclusión en la lista negativa del Reglamento de varios países como Colombia, Perú, Taiwán, Georgia, Ucrania, etcétera.